Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Lors de notre débat en octobre dernier, la commissaire, Mme Reding, avait déploré et avait dit sa honte d'avoir à écouter certains propos au sein de cet hémicycle. Je crois qu'il est absolument nécessaire que cette question soit transmise à la Conférence des présidents et que le Président du Parlement européen nous propose des suites à donner à ces propos qui sont tenus dans notre hémicycle.